Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Woran mir besonders liegt, ist, dass diesen Reden, die wir halten zu einer Milliarde zur Unterstützung für den Madad Fonds, für den Dringlichkeitsfonds, um die Türkeihilfe aufzustocken auch tatsächlich konkrete Schritte folgen, dass es eine Garantie dafür gibt, dass die Fonds tatsächlich aufgestockt werden und entsprechende Zahlungen tatsächlich erfolgen,

Zweitens In der Tat ist eine ganz wesentliche Frage, dass wir auch die Ursachen des Krieges mit angehen und dass dies nicht gerade jemandem überlassen wird, der sich in dieser Welt in der letzten Zeit in der Ukraine keinen Namen dafür gemacht hat, sehr friedlich mit seinen Nachbarn umzugehen.